Mówimy dzisiaj o mechanizmie stabilizacji finansowej w Europie, mówimy o budżecie korygującym. Są to kroki, które na pewno mają zwiększać bezpieczeństwo i pewność systemu finansowego w Europie.

Te działania, którymi się teraz zajmujemy, bez gruntownych zmian w systemie finansów europejskich, mogą być jedynie doraźną pomocą. A więc musimy zacząć od zmian podstaw, by finanse europejskie były bardziej trwałe i przejrzyste, byśmy co jakiś czas jako Parlament nie byli używani jako strażacy, którzy mają jechać i zagasić pożar. Takie działanie może być tylko pomocą, a nie sposobem na trwałe działanie na przyszłość.